La Guardia Civil detuvo ayer a dieciséis ciudadanos doce de ellos abogados que defienden a presos políticos vascos tres forman parte del equipo defensor de los treinta y cinco militantes de la izquierda que iban a ser juzgados desde ayer en la Audiencia Nacional por su trabajo político. La operación tuvo lugar dos días después de que ochenta mil personas pidieran en Bilbo el fin de la política penitenciaria, basada en la dispersión y la vulneración de derechos de los presos. ¡La policía llegó a registrar el local de un sindicato para llevarse el dinero recaudado en la marcha gracias a la solidaridad de los manifestantes! Esta operación es política y estas personas han sido detenidas por su trabajo jurídico de defensa de los presos, es un ataque contra el proceso de paz. Es inadmisible que un Estado miembro vulnere derechos fundamentales, incluido el derecho de defensa, con tal impunidad. Es inadmisible que un Estado miembro rechace la aplicación de normativas comunitarias con el fin de doblar condenas ya cumplidas y que nada ocurra.

Si sucedieran en cualquier otro lugar, estos hechos constituirían un escándalo mayúsculo y el Parlamento convocaría un debate de urgencia. Sí señorías, es una cuestión de derechos, de si un Estado es democrático o no y el Estado español se obceca en demostrar que no. Se empeña en alejarse más y más de lo que debería ser un Estado de Derecho. Animo a la Unión Europea y, por supuesto, también al Estado español a dar pasos firmes para resolver de forma pacífica y democrática el conflicto político.